um breytingu á öðrum viðauka við e e s samninginn um tæknilegar reglugerðir staðla prófanir og vottun og fella inn í samninginn reglugerð evrópuþingsins og ráðsins númer þrjú hundruð og fimm tvö þúsund og ellefu frá níunda mars tvö þúsund og ellefu um samræmd skilyrði fyrir markaðssetningu byggingarvara og niðurfellingu á tilskipun ráðsins áttatíu og níu hundrað og sex e b e með reglugerðinni er stefnt að því að tryggja að áreiðanlegar upplýsingar liggi fyrir um eiginleika byggingarvara með tilliti til þeirra grunnkrafna sem mannvirkjum er ætlað að uppfylla svo sem um öryggi og hollustu þá er með reglugerðinni jafnframt stefnt að því að skapa grundvöll fyrir frjálsu flæði byggingarvara innan evrópska efnahagssvæðisins með því að samræma aðferðir kröfur og hugtakanotkun þó reglugerðin byggist að meginstefnu til á fyrirliggjandi kerfi felur hún í sér ýmsar breytingar í átt að frekari skýrleika með það fyrir augum að setja sérlög um byggingarvörur og þar með að tryggja skýra lagastoð reglugerðarinnar hefur umhverfis og auðlindaráðherra lagt fram frumvarp til laga um byggingarvörur hin nýju lög munu meðal annars leysa af hólmi þau ákvæði laga númer eitt hundrað og sextíu tvö þúsund og tíu mannvirki sem varða viðskipti með byggingarvörur um efni frumvarpsins vísast að öðru leyti til framsögu háttvirts umhverfis og auðlindaráðherra með lagafrumvarpinu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 samningnum sem í ákvörðunni felst svo aflétta megi hinum stjórnskipulega fyrirvara samhliða samþykki lagafrumvarpsins um byggingarvörur en þau lög innleiða reglugerðina hérlendis